I dati sulla violenza contro le donne sono veramente agghiaccianti e purtroppo non diminuiscono, sono sempre gli stessi. Allora abbiamo bisogno di una svolta, abbiamo bisogno di una direttiva che fissi norme e sanzioni efficaci, severe e dissuasive, valide per tutto il territorio europeo, con una strategia anche di supporto alle vittime. Ma c'è bisogno poi di una vera e propria rivoluzione culturale, supportata da un piano d'azione che miri all'informazione e alla prevenzione destinata soprattutto ai giovani. Io colgo l'occasione di questo dibattito per ricordare questa ragazza è una ragazza italiana, si chiama Lucia Annibali, è un avvocato molto in gamba, ha circa 36 anni.